virðulegi forseti ég segi já við þessari dagskrártillögu vegna þess að ég tel ekki boðlegt okkur þingmönnum að forsætisráðherra að hann hunsi beiðnir okkar um umræðu um jafn mikilvæg mál og hér er þegar menn lofa jafn stórum og miklum hlutum eins og að afnema hér verðtryggingu þá er verið að gefa loforð til allra landsmanna sem eru með verðtryggð lán og finna fyrir þeim á hverjum einasta degi þau eru þungur baggi á hverju heimili ekki nóg með það heldur hefur þessi ríkisstjórn sent þau skilaboð til þessara sömu heimila og var lofað að verðtrygging yrði afnumin sent þau sömu skilaboð að það eigi að loka einni færri leið sem er upptaka